virðulegur forseti þingsins sólveig pétursdóttir hefur hér mælt fyrir henni eða gert grein fyrir henni eins og hún hefur hér verið lögð fram í skýrslunni er greint einmitt frá því og áréttað hvert er hlutverk og markmið með ríkisendurskoðun en eins og stendur þar með leyfi forseta ríkisendurskoðun er óháð stofnun sem starfar á vegum alþingis samkvæmt lögum númer áttatíu og sex nítján hundruð níutíu og sjö hún sinnir tveimur meginverkefnum fjárhagsendurskoðun og stjórnsýsluendurskoðun ríkisendurskoðun er annars vegar ætlað að votta að reikningsskil ríkisins gefi glögga mynd af rekstri og efnahag í samræmi við góða reikningsskilavenju athuga innra eftirlit stofnana og fyrirtækja ríkisins og meta hvort það tryggir viðunandi árangur hins vegar skal hún kanna meðferð og nýtingu ríkisfjár e hvort stofnanir og fyrirtæki gæti hagkvæmni og skilvirkni í rekstri sínum og fylgi gildandi lagafyrirmælum í því sambandi að auki veitir stofnunin bæði þingnefndum alþingis og ríkisstofnunum ýmiss konar ráðgjöf og leiðbeiningar meðal annars við gerð fjárlaga mér þykir rétt frú forseti að byrja ræðu mína einmitt á að fara yfir þessi skilgreindu hlutverk

flestar ef ekki allar verið teknar fyrir í fjárlaganefnd hver einstök skýrsla eins og var talið upp hér hefur hún skilað skýrslu um stjórnsýsluúttekt um háskóla íslands hún hefur skilað skýrslu um hæfi halldórs ásgrímssonar fyrrverandi utanríkisráðherra til þess að fjalla um sölu á hlut ríkisins í búnaðarbankanum til s hópsins greinargerð um framkvæmd fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fjögur heilbrigðisstofnun á blönduósi stjórnsýsluúttekt úttekt á kaupum og sérfræðiþjónustu þjónustu við aldraða stjórnsýsluúttekt endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og fjögur íbúðalánasjóð um aðdraganda og gerð lánasamninga sjóðsins við fjármálastofnanir og landspítala háskólasjúkrahús árgangur nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og fjögur þessar skýrslur hafa að mig minnir flestar ef ekki allar verið í sjálfu sér til umfjöllunar í fjárlaganefnd án þess að um þær hafi verið gerðar neinar sérstakar ályktanir sem er alveg hárrétt hjá hæstvirtum forseta sólveigu pétursdóttur það er alveg hárrétt það er ekki verið að álykta um þær hins vegar hefur verið farið í gegnum þær með ríkisendurskoðanda að sjálfsögðu kemur greinargerð ríkisendurskoðunar um ríkisreikning til umfjöllunar um leið og ríkisreikningur kemur hér inn á alþingi inn í umræðuna um afgreiðslu fjárlaga eða fjáraukalaga og eða lokafjárlaga á hverjum tíma ég tek alveg undir þau orð í því að viðkomandi nefndir þingsins sem eiga og fara með þá málaflokka sem ríkisendurskoðun er að taka út eða gefa álit um á hverjum tíma taki þau til formlegrar umfjöllunar og skili um það formlegu áliti til alþingis það má líka hugsa sér að hver skýrsla sé þá með þeirri umsögn viðkomandi nefndar tekin til umræðu hér á þinginu og þá þingið í rauninni fjallaði um þau málefni sem þar er verið að gera úttekt á eða skýrslu um slík umræða getur verið viðamikil eða viðameiri eða stutt eða löng eftir eðli málsins en ríkisendurskoðun heyrir beint undir þingið og þess vegna afar mikilvægt að þau tengsl og sú ábyrgð sé bæði ræktuð varin og studd til þess að tryggja sem besta skilvirkni í þeim málaflokkum sem þar er verið að fjalla um og einnig líka til þess að standa við bakið á ríkisendurskoðun gagnvart þinginu ríkisendurskoðun lendir eðli málsins vegna oft eins og á milli alþingis og framkvæmdarvaldinu vegna þess að hún að taka út gefa umsagnir eða álit á oft á tíðum

framkvæmdarvaldsins hvort sem heldur það er einstakra ráðuneyta eða stjórnsýsluverkefna á vegum ráðuneytanna eða einstakra stofnana sem eru þá hluti af viðkomandi framkvæmdarvaldi og skili um það séráliti til þingsins þarna lendir hún eðli málsins vegna oft þarna á milli og við vitum að framkvæmdarvaldið er mjög bakið í að hafa áhrif á það sem um það er sagt eða um það er lagt til og því mikilvægt að þingið standi mjög meðvitað í störfum sínum með ríkisendurskoðun og hlutverki beinar og því sem hún er að standa fyrir í ábyrgðarhluta sínum gagnvart þinginu ég segi þetta að gefnu tilefni ég segi þetta vegna þess að einn veigamesti þáttur meðal annars í störfum ríkisendurskoðunar hefur verið að gefa við fjárlög innan árs hvernig staðið er að skilum í lokafjárlögum og svo framvegis ríkisreikningi við sem þekkjum þá umræðu hún hefur komið hér inn á alþingi ítrekað eru beinar ábendingar og aðfinnslur ríkisendurskoðunar við framkvæmd fjárlaga og það hefur ekki hvað síst átt við ráðherra og ráðuneytin sjálf ekki bara við einstakar stofnanir heldur það með hvaða hætti ráðherrar og æðsta stjórn ríkisins í ráðuneytum

það er í sjálfu sér mjög alvarlegt ég get hér vitnað í mörg dæmi ef ástæða þykir til en þetta hefur áður verið rætt hér á þingi gallinn er sá að þó að við ég á sæti í fjárlaganefnd frú forseti og þekki þessa umræðu mjög vel og þó að við í fjárlaganefnd eftir atvikum og yfirleitt séum nokkuð sammála um þær aðfinnslur sem ríkisendurskoðun kemur fram með á hendur framkvæmdarvaldinu og þurfi að bæta úr þá er eins og enginn axli þá ábyrgð að fylgja því eftir til framkvæmda þannig að við sjáum ár eftir ár sömu athugasemdir ábendingar frá ríkisendurskoðun varðandi meðferð fjármála af hálfu ráðuneyta og ráðherra án þess að úr sé bætt og við munum upplifa það aftur nú í haust þegar fjárlög koma hér og þegar fjáraukalög koma hér á dagskrá innan tíðar til annarrar umræðu þá munum við aftur upplifa það frú forseti hvernig að því er virðist ábendingar og beinar aðfinnslur sjálfsagðar og eðlilegar og styðjast við lög af hálfu ríkisendurskoðunar er ekki farið eftir þeim og farið á svig við lög við afgreiðslu fjárlaga og hvort sem það eru fjáraukalög eða fjárlög ég tel að það sé umhugsunarefni fyrir þingið

ætti einmitt að taka til gaumgæfilegrar skoðunar af því að forsætisnefnd fer með hin formlegu samskipti þingsins við ríkisendurskoðun að taka upp til formlegrar skoðunar hvernig eftirfylgni ábendinga og beinna aðfinnslna ráðlegginga af hálfu ríkisendurskoðun er fylgt eftir ég tala nú ekki um sérstaklega gagnvart fjárveitingavaldinu og framkvæmdarvaldinu því að það tel ég ástæðu til ég ætla ekki að fara lengra út í þetta að sinni en get farið ítarlegar út i þessa umræðu ef tilefni gefst til ég legg áherslu á einmitt að við styrkjum stöðu þingsins með embættum eins og ríkisendurskoðun eins og umboðsmanni alþingis ég hef lagt til að þingið fengi líka efnahagsskrifstofu þingsins sem væri þinginu og þingmönnum og nefndum þess til sjálfstæðs ráðuneytis um álit og mat á stöðu efnahagsmála fjármála og fjárlagagerð þannig að eins og við þurfum ekki núna að styðjast alfarið nánast við tillögur og umsagnir fjármálaráðuneytisins sem ég er ekki að kasta rýrð á en eru hluti af framkvæmdarvaldinu gagnvart löggjafarvaldinu þingið er mjög veikt eftir að þjóðhagsstofnun var lögð niður illu heilli það mátti þróa hana og gera hana að öflugri stofnun í þágu þingsins en það var ekki gert heldur var hún með gerræðislegum hætti lögð af og þannig þingleg staða alþingismanna veikt til þess að fást við þessi mál ég tel að það eigi einmitt að styrkja þetta og eigi að horfa til þess eitt svið sem er á sviði ríkisendurskoðunar og ég tel að hún þurfi að sinna illu betur og það er kveðið á um það í stjórnsýslustigi verkefnum hennar það eru umhverfismálin að henni ber að taka sérstaklega til skoðunar umhverfisnefnd og hvernig ríkið stofnanir þess og alþingi axlar bæði alþjóðlegar skuldbindingar sem við erum aðilar að og einnig líka ákvarðanir hér innan lands á stjórnsýslulegum hvernig þeim er fylgt eftir ég tel það gríðarlega mikilvægt einmitt í vaxandi umræðu um mikilvægi umhverfisverndar og umhverfismála að þá geti ríkisendurskoðun einmitt sinnt þessu hlutverki enn betur en nú er eitt af þeim verkefnum sem ríkisendurskoðun tókst á hendur á árinu tvö þúsund og fimm var eins og ég nefndi hér áðan að athuga hæfi halldórs ásgrímssonar forætisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra til þess að fjalla um sölu á hlut ríkisins í ég ætla ekkert að fara að rifja það mál upp efnislega en ég tel að eins og ég vitnaði áðan í hlutverk ríkisendurskoðunar þá tel ég það ekki hafa verið hlutverk ríkisendurskoðunar að fara að fjalla um hæfi ráðherra og allar síst forustumanna í ríkisstjórninni ég tel það ekki vera á verksviði hennar og hún hefði átt að halda sig frá slíku hún getur tekið á fjármálalegum þáttum hún getur tekið á ýmsum grunnstjórnsýsluþáttum en atriði sem geta lotið að lögmæti athugasemdir sem geta lotið að beinum lögbrotum eða slíku á ríkisendurskoðun ekki að vera að hafa afskipti af eða koma fram sem einhver dómstóll í hæfi ráðherra eins og í þessu